Schade ist immer nur, dass wir den Realitäten hinterherregeln müssen. Nur sollten wir die Frage des Datenschutzes nicht zu leichtfertig nehmen, weil wir beginnen, den Pkw Innenraum quasi zu erobern mit diesen ganzen Datenauslesungen, ob das jetzt Pkw Innenraum oder die Geodaten sind.

Schwierig wird es aber da, wo wir darüber hinausgehen und wo wir das privatrechtlich regeln wollen.